tillagan hljóðar svo alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá þrettánda desember tvö þúsund og sjö eða síðar ef nauðsyn krefur til fimmtánda janúar tvö þúsund og átta